No hay ninguna institución europea que pueda sustraerse al compromiso de fortalecer el Estado de Derecho ahora que está tan amenazado, pero, particularmente, frente a la criminalidad organizada, que es seguramente la amenaza más lacerante. Y una forma de criminalidad organizada, sin duda ninguna, es la corrupción y el blanqueo de dinero procedente de negocios ilícitos. Lo discutíamos aquí esta mañana en relación con los papeles del paraíso, que son un infierno para los contribuyentes que pagan sus impuestos honradamente y quieren tener confianza en sus instituciones. Por tanto, la OLAF, pero también Europol, Eurojust y, desarrollo de Eurojust, la Fiscalía Europea, a la que Malta tiene el deber moral y político de incorporarse si quiere mostrar efectivamente compromiso con la lucha contra la criminalidad grave transnacional.